Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais déjà exprimer à tous mes collègues mes remerciements pour le travail que nous avons mené en commun sur cette question, qui a permis que l'ensemble des groupes politiques de ce Parlement ait une position commune et soit amené à poser une question orale et à rédiger une résolution qui accompagne les accords de partenariat volontaire. Le sujet est d'importance. Vous le savez tous, la forêt recule. Toutes les deux secondes dans le monde, c'est l'équivalent d'un terrain de football qui est détruit, c'est en un an l'équivalent du territoire de la Grèce qui est déforesté et c'est évidemment dramatique. C'est dramatique du point de vue de la diversité ce sont quelques milliers d'espèces végétales et animales qui sont mises en danger alors que les forêts les plus touchées les forêts tropicales

C'est évidemment dramatique aussi du point de vue des changements climatiques la déforestation contribue à hauteur de 20 à l'effet de serre. Enfin, la déforestation met en danger quelques centaines de millions de personnes qui, soit vivent dans les forêts, soit vivent de la forêt. L'exploitation et l'industrie forestières figurent parmi les principales causes de la déforestation, en particulier, dans la zone qui nous intéresse aujourd'hui

Aujourd'hui, nous parlons du Congo Brazzaville et du Cameroun.

Évidemment, nous traitons ici de la légalité du bois mais qui dit légalité du bois ne dit pas durabilité de l'exploitation forestière. Donc, la première question générale que je poserais à la Commission est comment la Commission s'engage t elle à assurer la cohérence globale autour de la question des forêts l'année 2011 est l'année internationale des forêts en prenant en compte ce qui a été dit à Nagoya, en prenant en compte ce qui a aussi été décidé à Cancun, notamment

Concernant plus spécifiquement les accords de partenariat volontaire, il y a beaucoup d'éléments positifs nous avons fortement apprécié le travail de négociation et, notamment, d'association des acteurs de la société civile au Cameroun et en République du Congo on sait que ce n'est pas facile et de ce point de vue là, il apparaît que ces accords de partenariat volontaire sont un succès.

Parce qu'il est évident que, entre la qualité de la négociation et la mise en œuvre, il peut y avoir une grande différence. Nous souhaiterions donc que vous veniez nous dire si les acteurs, notamment les acteurs de la société civile, continuent à être associés à la mise en œuvre.